Pane komisaři, já si myslím, že především bezpečné a solidární. Prosím nezapomínejme na to. My nemůžeme přijímat tisíce ilegálních uprchlíků, ilegálních migrantů, protože to není ani chytré, ani bezpečné a vede to k nedůvěře občanů, k nedůvěře obyvatel, kteří potom odmítají pomoct i těm, kteří potřebují nutně tuto pomoc a jsou to uprchlíci, kteří prchají před válkou, před politickým, náboženským útlakem, a lidé nemají prostě důvěru. Čili my potřebujeme řešení, které je bezpečné a solidární. Navštívila jsem osobně Lesbos a chci ocenit práci starosty města Mytiléné, který čelí obrovskému tlaku dalších a nových uprchlíků, kteří na ostrov přicházejí. Tady ty řeči, které vedeme, nikomu teď nepomohou a já se cítím naprosto bezmocná. Proto jsem iniciovala aktivitu u české vlády, aby Česká republika přijala z Řecka 50 nedoprovázených dětí, nezletilých dětí, které potřebují tuto pomoc. Já věřím, že Česká republika tuto solidární pomoc nabídne.